Le message est clair la falsification de l'histoire menée par le gouvernement turc aujourd'hui, comme sur le génocide arménien, sur la déportation des Grecs d'Asie mineure ou sur la persécution contre les Kurdes, sert malheureusement un projet d'avenir dangereux.

La route que suit la Turquie est inquiétante, non pas seulement pour le Proche et le Moyen Orient mais pour le monde entier et pour l'Europe en particulier. En témoignent les récentes et graves tensions en mer Méditerranée. Et je voudrais redire ici notre soutien aux Grecs et aux Chypriotes qui subissent directement pressions et chantages. Face à cela, l'Europe, aujourd'hui, est impuissante et on nous propose, aujourd'hui encore, d'envoyer en Turquie de l'argent destiné à nos agriculteurs, qui viendra alimenter des fonds que nous ne savons pas exactement contrôler, bien sûr. Il est temps de sortir du déni et, pour commencer, de mettre fin à cette procédure d'adhésion qui n'est qu'une fiction absurde.